höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni hins vegar sem a skilja ekki íslensku b geta ekki tjáð sig á íslensku annars hvaða kröfur eru gerðar um íslenskukunnáttu starfsfólks í umönnunarstörfum þriðja telur ráðherra að öryggi aldraðra og sjúkra sé tryggt á stofnunum þar sem starfsfólk í umönnunarstörfum hvorki skilur né talar íslensku fjórði hefur komið til álita að skylda vinnuveitendur til að kosta íslenskunámskeið fyrir þá starfsmenn sem þess þurfa ég er ekki að spyrja að ástæðulausu frekar heldur en aðrar fyrirspurnir sem hér eru lagðar fram því ég hef eins og örugglega allir þeir sem hér eru inni heyrt fjölmargar sögur af ýmsum stofnunum íslenskum öldrunarstofnunum og heilbrigðisstofnunum þar sem

fólki sem hefur verið aðstandendur sem sitja hjá sjúkum ættingjum sínum sem ekki hafa getað gert sig skiljanlega við viðkomandi starfsmenn af prestum sem hafa verið að þjónusta gamalmennum og ekki hafa getað gert sig skiljanlega hvorki á íslensku né ensku né öðrum tungumáli þetta er auðvitað ekki viðunandi herra forseti og ég tek það skýrt fram að ég er ekki að gagnrýna starfsfólkið því það er eins og við vitum öll að vinna störf sem það leysir vel af hendi sem ekki sækir um fólk væntanlega sem talar íslensku

að það verði bætt úr kunnáttuleysi í íslensku því að mín skoðun er sú að öryggi sé ógnað